Et c'est sans compter les nouvelles ambitions de la Commission, qui sont évidemment partagées par tous pour faire de l'Europe une puissance à la hauteur des défis du XXIe siècle.

Le premier échange que nous avons eu hier soir a été extrêmement fructueux et il est de bon augure nous sommes donc prêts à vous accompagner.

Oui, l'Europe a besoin de retrouver de l'autonomie financière. Oui, l'Union a besoin de nouvelles ressources propres qui contribuent à nos politiques et dégagent des marges de manœuvre. Et c'est bien à cette intersection que se croiseront les États, la Commission et le Parlement européen. Les ressources propres dont certains États ne veulent pas ne sont pas le problème, elles sont la solution. Et c'est bien la raison pour laquelle nous ne donnerons pas notre accord sans avancer en la matière.